El Gobierno dirige duras operaciones de represión de la disidencia y ataques contra la libertad de expresión y de prensa que, como derivas totalitarias que son, deben cesar. Un país políticamente polarizado necesita mediación. Desactivar este polvorín requiere un desarme verbal y un diálogo sincero y permanente entre los máximos representantes del Gobierno y de la oposición para encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional a la actual situación. La OEA podría intervenir animando a Venezuela a volver a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a aplicar la Carta Democrática Interamericana. Y Europa puede y debe implicarse, también, para no dejar sola a la sociedad venezolana. La situación, si nadie lo remedia, conduce a una confrontación desgarradora y a un caos social y económico.